In einem gemeinsamen Kraftakt waren Unicef, WHO, nationale Behörden und freiwillige Helfer monatelang aktiv, um in Großstädten, aber auch in Provinzen die Gefahr einzudämmen. Diese lebensrettenden Gesundheitsmaßnahmen aber werden bekämpft von extremistischen Gruppierungen. Sie verbreiten Lügen von angeblicher Spionage, von Sterilisation von Frauen oder von der Verwendung von Giftstoffen. Damit schüren sie Misstrauen bei der Bevölkerung und erschweren humanitäre Hilfe, gerade für Menschen in Armutsregionen. Wir verurteilen auf das Schärfste Angriffe und Mordanschläge auf diese Impfteams. Da die Sicherheit der nationalen und internationalen Organisationen extrem gefährdet ist, mussten die Arbeiten ausgesetzt werden ein herber Rückschlag im Kampf gegen Kinderlähmung. Wir begrüßen das Handeln der pakistanischen Behörden Informationskampagnen, die ausgeweitet werden müssen, Aufklärungsgespräche mit Stammesführern und den Polizeischutz für die noch verbliebenen Impfteams.